Kedves Képviselőtársaim! Van bennünk egy frusztráltság, hiszen az Európai Unió nemcsak a világ legnagyobb élelmiszer importőre, hanem a világ legnagyobb élelmiszer exportőre is, vagyis mi ennek a liberalizált nemzetközi kereskedelemnek, ennek a globális versenynek nagyon komoly haszonélvezői is vagyunk. Teljesen egyetértek a kollégákkal, hogy az Európai Bizottság annak idején elrontotta, amikor megfogalmazta a mandátumot. Ezt a Bizottság főigazgatója be is vallotta nekem, hogy amikor a WTO val folytatott tárgyalásokon nem kérte számon ugyanazokat a környezetvédelmi, növény és állat egészségügyi kritériumokat, állatjóléti követelményeket a kereskedelmi partnereinktől, vagyis rosszul fogalmazták meg a mandátumot.

Változtatni kell ezen a mandátumon, és a jövőben ugyanazt kell a partnereinktől megkövetelni.